Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek az elkötelezettségét és ezt a kitartó munkát, amit a jelentésben bemutatott. Nem először történik az, hogy az Európai Parlament véleményt alkot ebben a megosztó kérdésben. Le szeretném szögezni, hogy nagyon fontosnak tartom a kiindulási pont rögzítését, mégpedig azt, hogy az adópolitikának tagállami hatáskörben kell maradni, és ennek alapján szükséges és kell is vizsgálni a pénzügyi tranzakciós adó kérdését. Azt azonban el tudom fogadni és a céljával is egyetértek, hogy a pénzügyi szektor szolidaritást mutasson és járuljon hozzá a válságkezeléshez.

Támogatom azt is, hogy a kkv knál és a nyugdíjalapoknál csökkentett mértékben kerüljön kivetésre, annál is inkább, mert úgy vélem, hogy nem ők voltak azok, akik spekulációs szándékkal felmértek. El tudom fogadni azt a megközelítést, hogy egyes tagállamoknak ez politikai prioritás, éppen ezért tartom fontosnak, hogy ezen túlmenően nem csak egy 11 tagállamból álló csapat támogatja ezt ami valljuk be nem ideális megoldás hanem ezen túlmenően lehetőség van arra, hogy a pénzügyi tranzakciós adóhoz kapcsolódó szakértői csoportba mindazok bekapcsolódhassanak, akik nem vesznek részt ebben a munkában.